Dieses Parlament wäre gut beraten, jegliche Einflussnahme auf innere Angelegenheiten Russlands zu unterlassen. Im Fall Alexei Nawalny sollten wir besser schweigen, denn hinsichtlich Gesinnungsjustiz und Verfolgung politisch Andersdenkender ist die EU selbst kein Unschuldslamm.

Dieses Parlament wäre gut beraten, jegliche Einflussnahme auf die inneren Angelegenheiten Russlands zu unterlassen.